Señor Presidente, quiero decir que, efectivamente, la Unión Europea tiene el compromiso de asegurar que en el año 2020 sus ecosistemas marinos estarán en buenas condiciones y se mantendrán así en el futuro.

Todos sabemos que las aguas profundas son especialmente sensibles porque tienen hábitats con una biodiversidad que se ha formado a lo largo de períodos prolongados de tiempo y porque hay especies vulnerables que, en caso de pérdidas, se recuperan en larguísimos períodos de tiempo. Por eso, después de diez años durante los que no han funcionado las medidas adoptadas, hemos dado la bienvenida a la posición de la Comisión, que incluía medidas drásticas. Nosotros pensamos que no es necesario utilizar, en este caso, el serrucho. Hay que hacer una operación de cirugía, y por eso hemos llegado a un compromiso en la comisión, definiendo la política de pesca de aguas profundas, estableciendo una lista de especies vulnerables, estableciendo condiciones y límites para las autorizaciones, estableciendo una lista de áreas de ecosistemas sensibles y estableciendo una evaluación. Pensamos que sería positivo que en el Parlamento tuviera un amplio apoyo para conseguir que el Consejo llegue a un acuerdo y evitar medidas que dividan nuestra posición.